Signora Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, l'Erasmus è il programma di maggiore successo dell'Unione europea e, da oltre trent'anni, offre la possibilità, a giovani e non, di compiere esperienze di studio e lavoro all'estero e a tante organizzazioni di fare rete e di realizzare progetti. Il testo approvato in commissione CULT rafforza ulteriormente la proposta della Commissione, visto che si aumentano sia il budget che la platea dei beneficiari. Sono molto contenta che le mie proposte di coinvolgere maggiormente gli adulti in percorsi di istruzione siano state accolte. Infatti, gli adulti potranno così partecipare alle azioni di mobilità individuale, così come gli insegnanti potranno ricevere opportunità di formazione e aggiornamento professionale. È stato fatto un ottimo lavoro anche per quanto riguarda l'inclusione non vogliamo, infatti, che la partecipazione al programma Erasmus resti un'esperienza elitaria riservata soltanto a pochi privilegiati. Si tratta di un'opportunità unica di crescita che va resa accessibile a tutti, quindi anche a chi ha meno opportunità. Per questo motivo, anche grazie alle mie proposte, il programma prevede specifiche misure di sostegno finanziario, in sinergia con altri programmi europei, per dare a tutti la stessa possibilità nessuno deve rimanere indietro.